Szeretnék gratulálni a jelentéstévőnek, és szeretnék gratulálni a parlamenti képviselőcsoportok többségének, hogy együttesen sikerült ezt a kompromisszumot a Tanáccsal keresztülvinni. Nagyon fontos előrelépés ez a tavalyi évhez képest. A Parlament egyértelműen a tudásalapú gazdaság, az innovációs unió mellett tette le a voksát mindig is, és ez a megoldás mindenképpen ezen az úton halad. Nekünk nagyon fontos, hogy egy projekt, amely egyszerre a tudásalapú gazdaságot, egyszerre egy új típusú energiagazdaságot és egyszerre egy szén dioxid csökkentő megoldást támogat, végre a saját helyén kerül kezelésre. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a következő költségvetési keretben is folytassuk ezt az irányt. A tudás fontosabb kell legyen, mint a megszorítás! A mindenáron való megszorítás önmagában soha nem vezet az Európai Unió sikeréhez.

Őszintén remélem, hogy a következő költségvetési évben nem a versenyképességi fejezetből vesszük el a forrásokat.